Pane předsedající, dovolte mi nejdříve poděkovat zpravodaji, kolegovi Martinovi za velkou energii investovanou do zprávy. Ale především za to, že upozornil na strategický význam průmyslu základních kovů pro Evropu. Ocel a další kovy jsou klíčovou surovinou pro stavebnictví, automobilový průmysl a řadu dalších průmyslových odvětví. Na průmysl zpracovávající kovy je obrovský tlak a ten nemůže podobnou zátěž dlouhodobě unést.

Zpráva ale obsahuje některé problematické body.

Odmítáme rovněž regulační opatření na hranicích. Jednak je zde otázka necitlivého kroku v kontextu nadcházejících jednání v Paříži, ale i riziko porušení pravidel mezinárodního obchodu, které by mohlo poškodit skutečně celou EU.

Naopak tato pravidla nám umožňují aktivně se bránit proti dumpingu, jmenovitě zejména proti nekalým obchodním praktikám některých čínských producentů. A flexibilněji bychom si měli nastavit systém poskytování státní podpory.